l'estate appena trascorsa ha fatto registrare un picco di incendi mai rilevato in precedenza il numero di roghi che ha devastato un'area dell'Europa grande quando il Lussemburgo è quasi triplicato rispetto alla media degli ultimi otto anni, passando da 404

Per gli Stati membri è spesso difficile affrontare da soli incendi di tale portata come evidenziato dalla Corte dei conti europea in una relazione del 24 febbraio 2015, i finanziamenti dell'Unione europea destinati alla prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi e calamità naturali, nonché alla ricostruzione del potenziale forestale, non sono gestiti in modo sufficientemente efficace. Di fatto ad oggi non esiste alcuna normativa specifica nell'Unione europea che riguardi la lotta agli incendi e alla siccità, e diventa sempre più evidente la mancanza di una strategia politica più ampia riguardante la prevenzione degli incendi. Per questi motivi abbiamo presentato questa interpellanza principale, per chiedere alla Commissione se non ritiene opportuno mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e applicarlo in modo flessibile per far fronte ai gravi danni causati dagli incendi se non ritiene sia il caso di avviare meccanismi di intervento europeo mediante la creazione di adeguati strumenti giuridici e di bilancio per ottenere un miglior coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia e ottimizzare gli strumenti europei disponibili e se, infine, ha intenzione di presentare misure specifiche per la prevenzione e la lotta agli incendi e alla siccità nell'Unione europea, prevedendo, ad esempio, aiuti agricoli per la creazione e la manutenzione di fasce parafuoco, in modo da conseguire un miglior coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia e avvalersi al meglio degli strumenti comunitari disponibili.